alvarlegum áföllum að við þyrftum að leita til alþjóðagjaldeyrissjóðsins sú djúpa og alvarlega lánsfjárkreppa sem nú ríður yfir heiminn hefur hins vegar í einni hendingu gerbreytt hinni efnahagslegu heimsmynd og horfum í heimshagkerfinu í slíkri stöðu hefur engin þjóð efni á að útiloka tilteknar leiðir við að leysa úr sínum vanda eða hafna boði um aðstoð enda leita nú margar ríkisstjórnir til sjóðsins margar af stöndugustu þjóðum heims róa nú lífróður til að bjarga því sem bjargað verður á sínum fjármálamörkuðum og beita í þeirri baráttu meðölum og aðferðum sem margir töldu fyrir ekki alls löngu að yrðu aldrei notuð aftur ástæða þess er einföld ábyrg stjórnvöld láta ekki bankastarfsemi í sínu landi fara afskiptalaust á hliðina mikilvægi hennar fyrir allt efnahagskerfið í hverju landi er slíkt að stjórnvöld verða að grípa inn í og lágmarka það tjón sem af hlýst fáar þjóðir hafa gripið til jafnafgerandi og róttækra aðgerða og íslendingar með því að veita fjármálaeftirlitinu heimild til þess að taka yfir starfsemi bankanna og skipta upp starfsemi þeirra var tekið af skarið með að innlendur hluti bankastarfseminnar þjónusta við venjulegt fólk og fyrirtæki færi ekki úr skorðum stjórnvöld hafa síðustu daga og vikur unnið linnulaust að því að tryggja verðmæti og búa svo um hnútana að þeir sem eigi kröfur á hendur bönkunum fái eins mikið í sinn hlut og hægt er engum dylst að þessar aðgerðir eru harkalegar en að sama skapi efast fáir um nauðsyn þeirra samstaða var um þær aðgerðir hér á þingi og ég hef fundið það á fjölmörgum samtölum og fundum sem ég hef átt við erlenda þjóðarleiðtoga og ráðamenn á undanförnum dögum og vikum að aðgerðir okkar mæta skilningi og flestir átta sig á að enginn annar kostur verið fyrir hendi í jafnþröngri stöðu og íslenska þjóðin var komin í virðulegi forseti samhliða því að ríkisstjórnin og stjórnvöld unnu að viðbrögðum við falli bankanna var ljóst að við mættum engan tíma missa við að byrja endurreisn íslenska hagkerfisins og uppbyggingu til framtíðar mánuðum fyrir það fyrsta hefur verið mikill skortur á erlendum gjaldeyri í landinu vegna þeirra efnahagshremminga sem yfir okkur hafa gengið þetta þýðir að gengi íslensku krónunnar er afar veikt með tilheyrandi áhrifum á verðlag og verðbólgu ég tel það vera stærsta einstaka verkefni ríkisstjórnarinnar og þjóðarinnar allrar að ná niður verðbólgu á næstu mánuðum og skapa þar með grundvöll til varanlegrar vaxtalækkunar í landinu til þess að ná þessu markmiði þurfum við að fá lán erlendis frá og gjaldeyri inn í landið til að styrkja gengið í öðru lagi stöndum við frammi fyrir því að ríkissjóður verður fyrir miklu tekjutapi vegna þeirra áfalla sem dunið hafa á atvinnulífinu halli á rekstri ríkissjóðs á næsta ári verður enn meiri en gert hafði verið ráð fyrir og allt útlit er að við verðum nokkur ár að vinna okkur út úr þeim inn í seðlabankann og nýju bankanna sem stofnaðir hafa verið á grunni hinna gömlu og koma þeim af stað hagkerfið mun styrkjast mikið þegar þeir verða komnir í fullan gang í þessari stöðu er afar mikilvægt að hafa til reiðu stóran sjóð í erlendri mynt til að lífga við gjaldeyrismarkaðinn mynda kjölfestu og trúverðugleika fyrir gengisstefnu stjórnvalda og bregðast við óhóflegum sveiflum krónunnar allt þetta krefst þess að við ráðumst í stórar lántökur erlendis það er engin óskastaða og engin ríkisstjórn vill skuldsetja sig komist hún á annað borð hjá því reynsla okkar íslendinga af slíkum lántökum er ekki góð og fyrir um fimmtán til tuttugu árum höfðum við safnað upp slíkum skuldastabba að vaxtagreiðslur og afborganir voru einn af stærstu útgjaldaliðum á fjárlögum hvers árs sem betur fer höfðum við náð að snúa þeirri þróun við ég lagði á það mikla áherslu sem fjármálaráðherra að greiða niður skuldir ríkissjóðs og sá árangur hafði náðst að íslenska ríkið var í reynd orðið skuldlaust það er því þyngra en tárum tekur að við séum í þeirri stöðu að þurfa að skuldsetja ríkissjóð á ný en það er því miður okkar eina leið út úr vandanum og þó það sé sérstaklega sárt að horfa á eftir jafngóðri stöðu og ríkissjóður var í tel ég að einmitt sú áhersla sem lögð var á niðurgreiðslu skulda reynist okkur nú heilladrjúg og augljóst er hve vonlítil og erfið staða okkar hefði verið ef ríkissjóður hefði siglt inn í þennan efnahagslega ólgusjó skuldum hlaðinn hæstvirtur

var sett sem skilyrði fyrir slíkri aðstoð skilaboðin voru einfaldlega þau að kæmi sjóðurinn hingað og ynni með íslenskum stjórnvöldum að koma þjóðinni í gegnum þann vanda sem hún stendur frammi yrði litið á slíkt samstarf sem nauðsynlegt heilbrigðisvottorð og forsendu þess að okkur yrðu veitt lán tilkoma sjóðsins er því ekki einasta mikilvæg ein og sér heldur opnar hún í leiðinni dyr sem ella hefðu staðið lokaðar þegar ríkisstjórnin tók afstöðu til þess hvort leita ætti til sjóðsins snerist spurningin því ekki um sjóðinn sjálfan ágæti hans eða fyrri verk heldur hitt hvort við ættum yfirhöfuð að leita aðstoðar erlendis frá eins og ég fór yfir áðan voru hagsmunirnir af því að fá erlent fé inn í landið svo gríðarlegir að valið var augljóst og ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir stóðu einhuga að baki þeirri ákvörðun þær væntingar sem við höfðum gert okkur varðandi áhrif þess að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn færi í samstarf með okkur hafa ræst á norðurlandaráðsþingi sem fram fór í helsinki í finnlandi fyrr í vikunni átti ég fund með forsætisráðherrum hinna norðurlandanna þar sem fram kom mikil samstaða og góðar líkur eru á að hin norðurlöndin muni veita okkur aðstoð í formi lánveitingar sem myndi skipta okkur miklu sérstakur vinnuhópur á vegum forsætisráðherranna vinnur nú að málinu það var ómetanlegt að finna þann ríka og einlæga stuðning sem við eigum meðal okkar norrænu frændþjóða á þessum erfiðu tímum og sérstaklega snerti mig sú samstaða og drengskapur sem frændur okkar færeyingar sýndu með því að stíga fram og bjóðast til að veita okkur lán ég vil leyfa mér fyrir hönd þings og þjóðar að færa þakkir okkar til vina okkar í færeyjum fyrir þessa aðstoð og þann vinarhug sem hún bar vott um virðulegi forseti á sama tíma og við finnum mikinn stuðning frá norðurlöndunum stöndum við enn í deilum við bresku ríkisstjórnina eins og ég hef greint frá áður hefur íslenska ríkisstjórnin falið breskri lögfræðistofu að kanna hvort grundvöllur sé fyrir málssókn á hendur breska ríkinu vegna þeirrar fráleitu ákvörðunar þarlendra stjórnvalda

það er von okkar að sameiginleg lausn finnist en íslensk stjórnvöld hafa verið alveg skýr hvað það varðar að við munum aldrei sætta okkur við skilmála sem leggja okkar efnahag í rúst það verða bretar að skilja hæstvirtur forseti ég mun nú fara nánar yfir viðræður og samkomulag íslenskra stjórnvalda við alþjóðagjaldeyrissjóðinn viðræður fulltrúa íslands og sjóðsins um fyrirkomulag samstarfsins hafa staðið yfir um nokkurt skeið og unnin hefur verið ítarleg efnahagsáætlun í samráði við fulltrúa sjóðsins með það að markmiði að koma á efnahagslegum stöðugleika á nýju fyrir

er og einnig birt opinberlega hér á landi á næstu dögum samstarf íslands og alþjóðagjaldeyrissjóðsins felur í sér lánveitingu frá sjóðnum að andvirði rúmlega tveggja milljörðum bandaríkjadala og koma átta hundruð þrjátíu milljónir af þeirri fjárhæð til greiðslu þegar við staðfestingu stjórnar sjóðsins sem stefnt er að meginmarkmið efnahagsáætlunar ríkisstjórnarinnar eru í fyrsta lagi að endurvekja traust á íslenskum efnahag og ná stöðugu gengi krónunnar með markvissum og öflugum aðgerðum í öðru lagi að undirbúa markvissar aðgerðir til að styrkja stöðu ríkissjóðs og í þriðja lagi að endurreisa íslenskt bankakerfi til að framfylgja þessum í peninga og gengismálum þá er brýnasta verkefnið núna að tryggja stöðugleika krónunnar og búa í haginn fyrir gengishækkun með tímanum á síðustu dögunum fyrir bankakreppuna lækkaði gengi krónunnar mjög hratt þegar bankarnir hrundu leiddi það til þess að innlendi gjaldeyrismarkaðurinn lokaðist og enn frekari lækkun varð á gengi krónunnar lækkun gengisins og aukin verðbólga sem leiddi þar af hefur haft alvarleg áhrif á hag heimila og fyrirtækja vegna þess að stór hluti skulda þeirra var gengisbundinn eða vísitölutryggður til að koma í veg fyrir öldu gjaldþrota og auka enn á þann samdrátt sem þegar er kominn teljum við það vera forgangsverkefni að koma á stöðugu gengi krónunnar þótt gengið sé nú vissulega langt undir raunvirði hefur hrun bankanna þriggja rýrt traust á gjaldmiðlinum og áhættan af verulegu útflæði fjármagns frá landinu er töluverð þetta á sérstaklega við vegna þeirra óvissu sem ríkir um lausafjárstöðu hins nýja bankakerfis af þessum ástæðum þarf að grípa til sérstakra aðgerða til að mæta þessari skammtímaáhættu hækkun stýrivaxta í átján prósent sem seðlabankinn kynnti koma í veg fyrir frekara fjármagnsútflæði við núverandi aðstæður þessu til viðbótar verða reglur um lausafjárstýringu hertar og seðlabankanum verður gert kleift að beita stjórntækjum sínum af meiri festu en hingað til öllum er ljóst að stýrivaxtahækkun upp í átján prósent er afar viðkvæm aðgerð en það er afar brýnt að setja hana í samhengi við þær heildaraðgerðir sem verið er að fara út í í samstarfi ríkisstjórnarinnar alþjóðagjaldeyrissjóðsins tilgangurinn er sá að festa nýtt gengi í sessi og koma þannig böndum á verðbólguna gripið hefur verið til tímabundinnar takmörkunar á fjármagnsviðskiptum og verður þeim viðhaldið eftir þörfum vissulega hafa slíkar takmarkanir ýmiss konar neikvæð áhrif og því verða þau afnumin eins fljótt og

unnt að ganga að öllum tillögum sem upp hafa komið þegar slík verðmæti eru í húfi ég fullyrði að við sem komið höfum að því borði höfum tekið okkar ákvarðanir af fullum heilindum og ég kvíði ekki dómi sögunnar í þeim efnum góðir íslendingar á jafnvægis og tækifæra það verkefni er ekki einangrað við stjórnmálin heldur er það verkefni okkar allra að herða hugann og sækja fram góðar stundir